Wir wissen alle, wir müssen irgendwann einmal dahin kommen. Du hast es vorhin selbst angesprochen Ist jetzt der richtige Zeitpunkt?

Aber wenn wir jetzt nicht anfangen, dann werden wir das vielleicht in den nächsten Jahrzehnten auch nicht erreichen.